Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le premier Vice président, je vous félicite et vous remercie pour les progrès qui ont été accomplis en matière de sauvegarde des droits fondamentaux et de l'état de droit, mais je dois vous dire encore et toujours que cela n'est pas suffisant et vous le savez.

Au lieu de revenir à ce que nous avons exigé dans une résolution, il y a quelques années déjà, j'aimerais simplement rappeler le principal constat et le principal problème à mon sens.